Pani Przewodnicząca! Wolny rynek jest wielką wartością. Kiedy zabraknie regulacji, które gwarantować będą jego zdrowe funkcjonowanie oraz instytucji, które stoją na straży tych regulacji, to rodzi się problem i następuje nieuchronny kryzys. Widać to wyraźnie dzisiaj w Europie, widać też na świecie w kontekście sektora bankowego, gdzie zabrakło właśnie stosownych regulacji i poczucia odpowiedzialności. Aby wolny rynek mógł dobrze funkcjonować, niezbędne są instytucje, które stoją na straży podstawowych zasad i zaufania, które musi być kluczem do funkcjonowania w sferze obrotu gospodarczego. Bez niego niestety skutki będą bardzo opłakane. Co do strategii 2020, to warto zauważyć, że jak do tej pory nie ma analizy porażki strategii lizbońskiej, która z wielkimi fanfarami została przyjęta 10 lat temu.

Więcej regulacji, więcej odpowiedzialności i szans dla zaufania w ramach działalności wolnego rynku tego potrzebuje dzisiaj Europa.